Domnule Tarand, ați spus, între altele și sunt de acord că sunt manipulări făcute de platforme. Pe de altă parte, ați spus că nu sunteți prieten cu Facebook. Totuși, digitalizarea trebuie să existe, avem acest program. Cum vedeți, atunci, să nu se mai facă manipularea? Cum vedeți ca Facebook, unde, cu toate avertismentele pe care noi le am dat aici, există încă conturi false, există copia datelor de identitate, îl blochezi și apare din nou...